abbiamo perso produzioni di cucine, congelatori, condizionatori e lavatrici. E la domanda è a favore di chi? A favore delle produzioni dei paesi asiatici? A favore dei produttori della Corea? Oggi si va ancora più a fondo in questa direzione e si vuole perseverare in una direzione di marcia sbagliata, usando la parola semplificazione, usando la parola riscalaggio.

Adesso si dice che forse abbiamo sbagliato, che serve tornare indietro e quindi riscalare quelle classi. Chi oggi ha investito, magari per arrivare ad un'A diventerà una G, diventerà una C. Questi costi che vengono riversati nell'impresa e nelle produzioni oggi è ovvio che determineranno un'ulteriore direzione di marcia e di delocalizzazione delle nostre aziende. Quindi delocalizzeremo ancora una volta le nostre produzioni. Se questa Europa vuole realmente affrontare il tema dell'inquinamento ambientale ha solo uno strumento riportare le produzioni in Europa, riportare le produzioni là dove c'è la cultura del rispetto dell'ambiente. Producendo in alcuni paesi del mondo si inquina di più. Questo è il messaggio. Dopo di che vogliamo ridurre i costi al cittadino, serve togliere le numerose tasse che stanno sul kilowattora. È impensabile che il 50 del costo di un kilowattora sia determinato da tassazioni del paese, come è inaccettabile vedere in diverse aule del Parlamento consumi energetici non ancora razionati.